Nepochybuji, že zítra odhlasujeme tuto upravenou směrnici, a otevřeme tak cestu k nové obchodní kultuře, kdy včasné platby budou obvyklou praxí a ty opožděné vysoce sankcionovány. Zejména menší podnikatelé ocení, že i státní úřady a instituce napojené na státní rozpočet již nebudou dlužit mnoho měsíců za zboží a služby a zaplatí snad do třiceti dnů.

Jen si myslím, že to není únosné při vymáhání minimálních částek, které vznikají spíše jako omyly a nemají viditelný dopad na platební schopnost firem.

Těší mě, že můj výbor i Rada se ztotožnily s tím, že není možné zavést dvojí režim sankcí pro soukromý a veřejný sektor, jak navrhla Komise.

nemocnice musely platit svým soukromým věřitelům větší penále, než by samy mohly požadovat po svých dlužnících. Tato změna vytváří kvalitní nástroj a já blahopřeji paní Barbaře Weilerové.